Jsou určitě projekty, o kterých lze pochybovat. I tak jsem přesvědčen, že tato politika má svůj smysl a že pozitiva převažují nad negativy. To je také důvod, proč jsem tento materiál podpořil a proč vítám, že tento materiál přináší dva nové nástroje, které dostanou obce a města a skrze které budou moci žádat o peníze z evropských fondů na své projekty. Jak už jsem řekl, je nutné hlídat míru efektivity využívání takovýchto peněz, protože jsou opravdu projekty, o jejichž efektivitě lze pochybovat, a za druhé je nutné udělat vše proto, aby administrativní zátěž obce a města nepoškozovala, neničila je a aby pouze z formálních důvodů pak obce a města případně peníze nedostávaly.